um klukkan hálfþrjú í dag fer fram umræða utan dagskrár um aðgerðir innanríkisráðherra til að sporna við starfsemi skipulagðra glæpasamtaka hérlendis málshefjandi er háttvirtir þingmenn ólöf nordal innanríkisráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund forseti gerir ráð fyrir því að atkvæðagreiðsla fari fram hér að loknum liðnum störf þingsins